Io, in qualità anche di vicepresidente della commissione per i diritti delle donne e la parità di genere in questo Parlamento, ho firmato con convinzione l'interrogazione della collega Angelilli perché sono convinta della possibilità di un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dal maltrattamento domestico, ma questo oggi non basta. La convenzione è stata firmata da 29 Stati ma solo 5 l'hanno ratificata alcuni colleghi lo hanno ricordato tra questi c'è l'Italia, la Turchia, l'Albania, il Portogallo e il Montenegro. Sono orgogliosa che il mio paese figuri tra i primi paesi ad aver ratificato ma, come stipulato, perché sia applicata la convenzione dovrà essere firmata da almeno altri 10 Stati di cui almeno 8 facenti parte del Consiglio d'Europa.

Questo documento rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che si prefigge di creare un quadro legislativo completo per proteggere le donne contro ogni forma di violenza, grazie a misure di prevenzione, di tutela in sede giuridica e di sostegno per le vittime di abuso e di maltrattamento. Allora, Presidente, bisogna spronare affinché attraverso questo Parlamento tutti gli Stati membri possano proseguire il percorso di ratifica di questa convenzione. Ma vedere oggi quest'Aula semivuota e soprattutto con una pochissima presenza di colleghi uomini che rammarico! Davvero è un grande, grande rammarico, non parlo da parlamentare europea ma semplicemente come donna!